Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je félicite d'abord M Joly pour la qualité de son rapport.

Tout d'abord, il nous faut davantage préciser le contenu du dialogue politique. Nous ne devons pas perdre de vue la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits, mais rendre opérationnels les dispositifs existants et ajouter les références à la lutte contre le trafic des petites armes et contre la drogue constituent des défis qui, une fois surmontés, auront un impact positif sur les plans à la fois politique, économique et social. En deuxième lieu, la conclusion d'accords de partenariat économique flexibles, équilibrés et soucieux du développement régional est plus qu'importante. Les secteurs clés, tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et l'emploi des jeunes sont à mieux prendre en considération. Le dialogue régulier avec les populations locales permettra un ajustement réaliste. Enfin, le cadre institutionnel est primordial. Assurer une meilleure cohésion entre les différents piliers de l'accord est plus que nécessaire. Le renforcement du pouvoir de l'APP et des parlements nationaux entraînera automatiquement un meilleur contrôle démocratique et surtout une plus grande transparence. En conclusion, tout instrument, qu'il soit nouveau ou révisé, doit préserver les principes fondamentaux et l'esprit de l'accord et, surtout, nous ne devons pas perdre de vue l'objectif central, qui est l'éradication de la pauvreté, tout en contribuant au développement durable et à l'intégration progressive des ACP dans l'économie mondiale.